Combien par l'Espagne, par l'Italie ou par un autre État membre? À défaut d'avoir pris le leadership contre l'exception au droit international dans la lutte contre le terrorisme, l'Union en est aujourd'hui à tenter d'accompagner les engagements d'Obama. C'est le sens de cet appel encore timide des parlementaires que d'inciter les États membres à accueillir les détenus innocents qui ne peuvent pas repartir dans leur pays au risque de torture. Pas par solidarité, pas par charité, pas par générosité, mais par simple respect de nos engagements internationaux. Au delà du message envoyé par Obama, l'Europe saura t elle se hisser, l'Europe saura t elle enquêter, cibler, assumer ses responsabilités, mais aussi en terminer avec une complicité illégale dans les restitutions extraordinaires? L'Europe saura t elle réformer le contrôle de ses propres services secrets? L'Union saura t elle réhabiliter les victimes via des processus judiciaires et des réparations? Moi, je salue la déclaration volontaire, en ce sens, de M.

Mais je dois constater aussi que si nous savons de mieux en mieux ce que l'ex premier ministre du Portugal a couvert de 2002 à 2004, les résultats de ses initiatives à la tête de la Commission européenne pour sortir l'Union de la zone grise du non droit restent une page blanche.